Yo creo que la gran mayoría de la Cámara está de acuerdo con la posición que ha expresado tratar de hacer todos los esfuerzos para mantener con vida el acuerdo nuclear, que es de gran importancia, y, al mismo tiempo, exigir el respeto a los derechos humanos en Irán por parte del régimen. No podemos olvidar la larga lista de agresiones del régimen iraní, desde el punto de vista de la desestabilización regional, pero también la detención y ejecución de opositores —se ha mencionado aquí la de Afkari, la situación de nuestra laureada Sájarov, Nasrín Sotudé, muy preocupante— pero también el secuestro ilegal de ciudadanos con doble nacionalidad, la disposición a comprar armas en cuanto acabe el embargo, el derribo por error de un avión civil, la represión de las protestas de noviembre del año pasado. La cuestión es ¿disponemos de herramientas para presionar al régimen más allá de las de tipo declarativo?